mál það er rétt að segja það í byrjun er merkilegt vegna þess að í því er í fyrsta sinn brugðist við

auðvitað líka aðlögun að þeim tíma sem í vændum er það hefur líka að segja að frumvarpið er vel samið og greinilegt að hér hafa góðir fagmenn verið að verki væntanlega starfsmenn umhverfisráðuneytisins þá verð ég í þriðja lagi að segja að þetta er ekki gott frumvarp vegna þess að í því er að vísu brugðist við loftslagsvá að orðinu til en í raun og veru er verið að skapa

til þess að sleppa fram hjá skuldbindingum sem þau hafa tekist á hendur fyrir hönd íslensku þjóðarinnar með þjóðum veraldar í þessu efni það er ástæðan til þess að minni hluti umhverfisnefndar gat ekki orðið samferða meiri hlutanum í afstöðu sinni til þessa máls meiri hlutinn gerði það að vanda að taka einfaldlega undir það sem að honum var rétt og það kemur ágætlega fram í því stutta og efnislitla nefndaráliti sem var hér lesið áðan í stuttri og efnislítilli ræðu formanns háttvirtur umhverfisnefndar en okkar nefndarálit er öllu lengra og við það eru fest nokkrar umsagnanna þær sem einkum snerta það mál sem við gerum athugasemdir við þannig að menn fyrtist nú ekki aðrir sem umsagnir sendu alveg ágætar og ég bendi meðal annars á vandaðar umsagnir skógræktar ríkisins og landgræðslunnar um málið það séu ákaflega merkileg fræði og merkileg framtíð sem gæti blasað við í þeim efnum minnihlutaálit okkar er svona markmið frumvarpsins er í fyrstu greinar sagt vera að skapa skilyrði fyrir stjórnvöld til þess að standa við alþjóðlegar skuldbindingar íslendinga um að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda skilyrði þessi á með frumvarpinu að skapa á þann hátt að stjórnvöld fá lagaheimild til að úthluta stóriðjufyrirtækjum losunarkvóta og eru laus allra mála gagnvart stóriðjunni þegar þeim kvóta sleppir hér er fyrst og fremst um að ræða losunarheimildir samkvæmt undanþáguákvæðinu við kyoto bókunina fjórtán cp sjö eins og hún heitir en einnig verður úthlutað til stóriðju hluta af almennum losunarkvóta íslendinga á fyrsta kyoto tímabilinu tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tólf treyst er á að hlutdeild annarra uppsprettna en stóriðju verði á þessum tíma minni en svo að gangi á stóriðjukvótann sem alls er talinn tíu komma fimm milljónir tonna af koltvísýringi co tvö og koltvísýringsígildum þar af teljast átta milljónir tonna heimilar samkvæmt undanþáguákvæðinu en tvö og hálfa milljón tonna koma af almenna kvótanum sem samtals er rúmar átján og hálfa milljón tonna á tímabilinu eða rúmlega þrjú komma sjö milljónir tonna á ári þessum heimildum tíu komma fimm milljónum tonna skal úthlutað árlega en þó ekki í jöfnum skömmtum á hverju ári heldur er gert ráð fyrir að úthlutunarnefndin geti úthlutað fleiri færri á fyrri hluta tímabilsins en að lokum þess losun stóriðju samkvæmt undanþáguákvæðinu getur því verið umtalsvert meiri á síðasta kyoto árinu árið tvö þúsund og tólf en að meðaltali á tímabilinu fyrirtækin sem um sækja fá heimildirnar ókeypis þegar fer að þynnast í heimildabirgðunum skal nefndin úthluta samkvæmt matskenndum reglum sem miðast við að fyrstur fái sá sem fyrstur kemur fyrirtæki sem ekki hefur náð frísæti í kapphlaupinu getur aflað sér meiri kvóta með því að kaupa losunarheimildir erlendis auk þess er hægt að afla sér aukaheimilda með bindingu í gróðri eða með samstarfi í þróunarríkjum og austur evrópuríkjum einkum samkvæmt svokölluðum sveigjanleikaákvæðum kyoto bókunarinnar minni hluti umhverfisnefndar fagnar því að loksins skuli komið fram frumvarp sem gerir íslenskum stjórnvöldum kleift að hafa hemil á losun frá stóriðju segjum við hér í nefndarálitinu eftir að hafa stuttlega lýst meginatriðunum í frumvarpinu við teljum hins vegar að frumvarpinu sé verulega áfátt í mikilvægum atriðum og flytjum breytingartillögur sem ætlað er að bæta úr helstu ágöllunum í fyrsta lagi við gagnrýnum að í frumvarpinu er í raun ekki kveðið á um neins konar árangur við samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda tengsl frumvarpsins við nýlega loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar eru engin þar er talað um samdrátt um fimmtíu til sjötíu og fimm prósent árið tvö þúsund fimmtíu eftir fjörutíu og þrjú ár miðað við losunina nítján hundruð níutíu en í frumvarpinu er í raun gert ráð fyrir verulegri aukningu losunar á íslandi til tvö þúsund og tólf

þetta stríðir gegn markmiðum loftslagssamnings sameinuðu þjóðanna og stríðir gegn skuldbindingum íslendinga með þeim samningi ríkisstjórnin er óspör á fögur fyrirheit fyrir hönd næstu kynslóða í loftslagsstefnuplagginu en þegar kemur að stóriðjuáformum í þessu frumvarpi gleymast hinar háleitu hugsmíðir í öðru lagi við teljum óheppilegt að blandað sé saman úthlutun samkvæmt undanþáguákvæðinu og úthlutun úr almenna kvótanum og gagnrýnum að tekinn sé af handahófi hluti almenna kvótans og settur til stóriðjuúthlutunar vissulega er rökrétt að til slíkrar úthlutunar séu settar losunarheimildir í samræmi við losun frá verunum í straumsvík og á grundartanga fyrir nítján hundruð níutíu ekki er hins vegar eðlilegt að reikna með úthlutun til stóriðju úr almenna kvótanum umfram það nema um sérstök tilvik sé að ræða fyrir þeim ætti þá að gera ráð sérstaklega svo sem sementsverksmiðjunni sem rætt hefur verið um í þessu sambandi en lítið fjallað um í frumvarpi ráðherrans hæstvirtur og hugsanlegri rafskautaverksmiðju á katanesi sem þegar hefur fengið starfsleyfi en efast er um að í gagn komist og má bæta við að flestir þeir sem ég hef heyrt í vona nú að það verði ekki þessi staða er sérlega óheppileg vegna þess að gert er ráð fyrir að losunarheimildirnar séu ókeypis en að fyrirtækin sem ekki komast í fríriðilinn þurfi að kaupa sér heimildir gallarnir verða hins vegar þolanlegri ef samþykktar eru breytingartillögur okkar um gjaldtöku og takmörkun á aukaheimildir í nafni einfaldleikans höfum við því ekki borið fram beinar breytingartillögur við þetta í þriðja lagi við höfnum reikningskúnstum með þær heimildir sem fylgja undanþáguákvæðinu vissulega er það rétt að heimildirnar á kyoto tímabilinu tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tólf miðast við meðaltal áranna fimm með þeirri reglu var raunar reynt að koma í veg fyrir í samningunum að rustaríki fyndu sér þá löglegu leið fram hjá skuldbindingum sínum að losa mikið hluta af tímabilinu en lækka sig síðan niður í lokin ef miðað hefði verið við síðasta árið með því að treysta á uppsöfnunaraðferðina með þessari reikningskúnst fer ríkisstjórnin á svig við skuldbindingar íslendinga ljóst er að sú stóriðja sem nú er ákveðin það er alcan án stækkunar umfram nítján hundruð níutíu losun járnblendið umfram nítján hundruð níutíu losun án frekari stækkunar norðurál og fjarðaál mundi að meðtaldri stækkun í straumsvík losa meira í lok kyoto tímabilsins en nemur ársmeðaltalinu einn komma sex milljónir tonna í athugasemdum við frumvarpið segir að heildarlosun sem fellur undir undanþáguákvæðið frá framangreindum verum fullbyggðum auk álvera í helguvík og við húsavík yrði tvö komma sjö milljónir tonna einn komma eina milljón tonna meiri en

ein þeirra sviðsmynda eða scenarioa sem reiknað hefur verið út og og er mjög sennilegt eitt af því sem er sennilegt að gerist menn kunni að hafa aðra löngun er það að heildarlosun sem fellur undir undanþáguákvæðið frá verunum sem ég taldi áðan auk álveranna í helguvík og á húsavík yrði samtals tvö komma sjö milljónir tonna einn komma eina milljón tonna meiri en gert er ráð fyrir að meðaltali á þessum árum fimm samkvæmt hinu fræga undanþáguákvæði sem stundum er kallað íslenska ákvæðið en ég hef nú nefnt stundum íslensk mónakóska ákvæðið vegna þess að það eru tvö ríki í heiminum sem hafa tilkynnt að þau vilji nýta sér það það eru stórveldin ísland og mónakó að svona er þetta þetta þýðir það forseti að menn væru sem sé auðvitað komnir langt yfir þetta meðaltal eitt komma sex milljónir sem að vísu er heimilt en í ársbyrjun tvö þúsund og þrettán eru menn sem sé

eru á tímabilinu er augljóst að íslensk stjórnvöld væru með þessu að misvirða skuldbindingar sínar þar sem varla væri unnt að koma þessari losun niður fyrir meðaltalsmörkin á næstu árum frá tvö þúsund og þrettán með kúnstum af þessu tagi kynnu íslendingar að verða settir í skammarkrók samkvæmt kyoto bókuninni og gert að draga meira úr losun en ella verra væri þó jafnvel að þjóðin og stjórnvöld hennar yrðu talin meðal skussa og rusta í alþjóðlegum umhverfismálum það veikti virðingu þjóðar og ríkis ímynd viðskiptavild alls kyns og samningsstöðu til að sinna skyldum sínum samkvæmt alþjóðalögum en þó einkum og sér í lagi samkvæmt ákvæði fjórtán cp sjö er íslandi heimilt að nýta að fullu undanþáguna um þær átta milljónir tonna af koltvísýringi sem veitt var og ber ekki skylda til að sækja um á ári hverju að fá til ráðstöfunar einn komma sex milljónir tonna af koltvísýringi þrátt fyrir þetta segja þjóðverjarnir getur ríkisstjórnin ekki sótt um að auka umfang verkefnisins og útblástur sem fellur undir þetta ákvæði með það fyrir augum að skapa óbreytt ástand og heimila landi að undanskilja iðnaðinn frá reglugerð um útblástur slíkt myndi brjóta í bága við þá skyldu íslands að draga úr útblæstri til lengri tíma litið ef ísland reyndi að semja á ný um svipaðar undanþágur fyrir næsta samningstímabil mundi það ganga á svig við og vera andstætt skuldbindingum þess samkvæmt alþjóðalögum ég kýs að endurtaka þessa setningu vegna þess að hún er mikilvæg ef ísland reyndi að semja á ný um svipaðar undanþágur fyrir næsta samningstímabil myndi það ganga á svig við og vera andstætt skuldbindingum þess samkvæmt alþjóðalögum slíkt gæti einnig orðið efniviður í hugsanlega kröfu um ábyrgð ríkisins þar sem slíkt væri ekki í samræmi við að sýna kostgæfni við að hindra og lágmarka tjón af völdum loftslagsbreytinga það má spyrja sig hvað þetta þýðir auðvitað vel verið að í gang fari refsiákvæði kyoto samningsins það segja þó vísir menn að það sé ólíklegt í fyrsta lagi að íslendingar fari svo óvarlega í öðru lagi að menn mundu beita því en það er auðvitað alveg ljóst ef þetta fer svona að menn fara ekki bara yfir heldur bara verulega yfir þau mörk sem sett eru að meðaltali jafn vel þó þau færu ekki yfir heildartöluna þá mundu íslendingar ekki njóta neinnar vildar í samningunum framvegis og eiga þó við það að stríða að eftir það sem fyrirhugað er núna í stóriðju sem umhverfisráðherra hefur sagt sem frægt er að sé ekki vandinn heldur lausnin þá er hætt við að hin fræga umhverfisásýnd íslendinga brotni niður gagnvart tölum um meðallosun á íbúa sem yrði þá komin í sennilega það sem stundum er kallað topp tíu listinn og jafn vel í topp fimm listann uppsöfnun losunarheimilda segjum við hér í nefndarálitinu stríðir gegn markmiðum loftslagssamnings sameinuðu þjóðanna og skuldbindingum íslands gagnvart þeim samningi við leggjum því til að við úthlutun losunarheimilda samkvæmt undanþáguákvæðinu verði miðað við að losun sé ekki meiri en einn komma sex milljónir tonna á síðasta ári kyoto tímabilsins tvö þúsund hundrað og tvö hér er fyrsta efnislega breytingartillaga okkar hér hefur henni verið lýst hún felst í því að við úthlutunina skuli þess gætt að árið tvö þúsund og tólf sé ekki meiri heildarlosun frá stóriðju á íslandi samkvæmt undanþáguákvæðinu en nemur meðaltalinu á þessum fimm árum það er gert til þess að næsta ár árið tvö þúsund og þrettán verði síður hætta á því að á íslandi sé losað meira af koltvísýringi samkvæmt þessu ákvæði en nemur þessu meðaltali og er gert beinlínis til að bæta samningsstöðu íslendinga og sjá til þess að núverandi ríkisstjórn brjóti ekki með ráðslagi sínu í raun og veru þann samning sem hér er um að ræða og geri okkur torvelt að fara í næsta tímabil í fjórða lagi losunarheimildir íslendinga á kyoto tímabilinu eru takmörkuð verðmæti ég kýs að nota það orð hér og við í nefndarálitinu í staðinn fyrir takmörkuð gæði hvað þá auðlindir vegna þess að þau orð eiga miklu síður við um það sem hér er um að ræða en takmörkuð verðmæti hljóta menn að fallast á að geti gilt um þessar heimildir sjálfsagt er að skapa hagræna hvata sem víðast til að draga úr notkun losunarheimildanna hætt er við að með úthlutun gjaldfrjálsra losunarheimilda sé ýtt undir hefðarhald á þessum heimildum að fyrirtækin sem úthlutað verður ókeypis kvóta telji sig eiga hann með nokkrum hætti og geri á þeim grunni kröfur í framhaldinu eftir árslok tvö þúsund og tólf saga fiskveiðistjórnar á íslandi undanfarna áratugi sýnir vel hætturnar í þessu efni andrúmsloft fellur undir náttúrugæði í skilningi auðlindanefndarinnar sem skilaði skýrslu sinni árið tvö þúsund þar er vísað til þess að með tímanum kynni að vera æskilegt að fella andrúmsloft eins og aðrar nýtanlegar auðlindir sem ekki eru í einkaeign undir þjóðareign þetta kannast menn við úr umræðu síðustu daga sá tími virðist nú runninn upp þar sem réttur til að nýta auðlindina andrúmsloft með þeim hætti sem frumvarpið fjallar um er nú orðinn takmarkaður og eftirsóttur í því ljósi er allsendis óhæft að úthluta þeim rétti án reglna um jafnræði og endurgjald við tökum í þessum efnum undir sjónarmið sem fram koma í umsögn orkustofnunar þar sem talið er mjög mikilvægt að strax í upphafi sé mótuð heildarstefna um þá aðferðafræði sem notuð verði til framtíðar við úthlutun og hugsanlegt endurgjald fyrir þau takmörkuðu gæði sem til verða við takmarkanir á losun gróðurhúsalofttegunda orkustofnun lýsir áhyggjum sínum af því að með þessu sé verið að skapa fordæmi um varanlega ráðstöfun á losunarkvótum á grundvelli sögulegra viðmiða án endurgjalds þetta kannast menn líka við hér hljómar saga fiskveiðistjórnarmála og þessum tilvitnanabút lýkur minnt er á það kerfi framseljanlegra losunarkvóta sem nú er verið að koma upp innan evrópusambandsins og að lokum væntanlega á öllu evrópska efnahagssvæðinu og bent á að hinar takmörkuðu losunarheimildir hafi þegar fengið á sig verðgildi löggjafarvaldið

að lesa þessa setningu aftur ef vera kynni að hæstvirtur umhverfisráðherra hefði ekki heyrt hana orkustofnun segir löggjafarvaldið verður því að vera sér meðvitað um að með úthlutun

það sem hér er auðvitað verið að segja á ákaflega kurteislegan hátt þann hátt sem hæfir virðulegri ríkisstofnun sem orkustofnun er er það ef menn samþykkja þetta frumvarp óbreytt þá eru þeir að setja sig í þá hættu að hafa þar með samþykkt gjafakvóta til tiltekinna fyrirtækja sem þau verða mjög treg að láta af hendi og kunni að lokum að líta þá sem sína eign allt þekkjum við þetta einmitt úr þessari löngu og erfiðu sögu fiskveiðistjórnar sem hér er ekki lokið og átti hér á umliðnum dögum í senn dapurlegasta og fyndnasta hlægilegasta kaflann í sinni sögu að nefndarálitinu á ný við leggjum til að hugsað verði til framtíðar í þessum efnum og strax komið á fót skipan sem miðast við að losunarheimildirnar séu takmörkuð verðmæti í þjóðareigu sem afhentar eru til tímabundinnar nýtingar gegn gjaldi þessi skipan er að auki í góðu samræmi við mengunarbóta eða mengunargreiðsluregluna sem væntanlega verður lögleidd á þessu þingi sem ein af meginreglum umhverfisréttar nú er það að vísu í tvísýnu en það er að minnsta kosti ekki vegna andstöðu okkar við þessar meginreglur í stjórnarandstöðunni sem þær kunna að þurfa að þurfa að bíða hér á löggjafarþinginu eðlilegt er að miða við að gjaldsupphæð sé hverju sinni sem næst markaðsverði gjaldsupphæð sem hér er lögð til hundrað krónur fyrir losunarheimildina á ári miðast við tíu prósent af markaðsverði á losunartonni innan evrópusambandsins nú hér þarf kannski nánari útskýringu eins og menn vita sem hafa aðeins fylgst með þessum málum að þá hefur þegar ég gúgglaði verðið inn um daginn á tölvuna þá fékk ég átta dollara það var svona fyrir þremur vikum eða svo sem nemur einni evru menn búast nú við að það standi lengi en við verðum að taka mark á því sem hér segir enda erum við ekki að setja hér gjaldsupphæð til þess einkum að ríkið hagnist ekki að sinni heldur til þess að skapa grundvöll að því kerfi sem orkustofnun meðal annars óskar eftir það er síðan að sjálfsögðu ætlunin að löggjafinn fylgist með þessu verði í samvinnu við ráðuneytið og hækki það og lækki eftir því sem þurfa þykir miðað við heimsmarkað eða einkum markaðinn innan evrópusambandsins og ef til vill á öllu evrópska efnahagssvæðinu þegar fram líða stundir árið tvö þúsund og átta við höldum áfram að lýsa örlítið hvers vegna við miðum við tíu prósent árið tvö þúsund og átta fá samsvarandi fyrirtæki þar

þykir jafnvel fyrir hverja úthlutun eins og tíðkast um önnur gjöld sem alþingi ákveður vel kann svo að vera að í framtíðinni þyki uppboðsleið heppilegri við úthlutun losunarheimilda einkum ef hún verður víðtækari en nú er fyrirhugað því álver í vinnslu hefur í sjálfu sér ekki mikinn möguleika á og möguleikinn fyrir álver felst auðvitað hvað koltvísýringinn einkum í því að þróa nýja tækni sem kæmi í stað kolarafskautanna sem nú eru notuð það er auðvitað það sem álverin hafa hikað við að gera það er kostnaðarsamt að koma þeirri tækni áleiðis því er haldið fram meðal þeirra sem með þessu fylgjast að þau séu treg við þetta meðal annars vegna þess að þau ætli sér áður að fullnýta alla þá ódýru orku sem í heiminum finnst sem er auðvitað ástæðan fyrir því að álfyrirtækin eru nú að flýja evrópu og þá hluta bandaríkjanna þar sem raforkan er dýr og að setjast að á mér liggur við að segja þróunarsvæðum hvað þetta varðar svo sem á íslandi þar sem stjórnvöld auglýstu fyrir aðeins fáum árum að hér væri lowest energy prices segi ég á alþjóðaviðskiptatungumálinu lægsta orkuverð í heimi nánast útsöluverð eða eins konar brunaútsöluverð í frumvarpinu er miðað við segir hér í nefndarálitinu árlega úthlutun losunarheimilda og er ekki líklegt að heimildir verði framseldar innan ársins nema þá í sérstökum tilvikum ekkert mælir í sjálfu sér gegn slíkri sölu

aðra breytingartillögu okkar þá að tekið verði gjald fyrir heimildirnar þær sem úthlutað verður tíu komma fimm milljónir tonna samkvæmt frumvarpinu sem er tala sem við út af fyrir sig breytum ekki þó við efumst um hana eins og áður segir og er ein af þremur breytingartillögum sem við hér flytjum auk orðalags sem skýrt verður síðar í fimmta lagi við teljum afar óheppilegt að leyfa fyrirtækjum sem ekki telja sig fá nægar losunarheimildir við úthlutun að kaupa ótakmarkaðan aukakvóta erlendis eins og mál standa nú yrði úthlutunarkerfi losunarheimilda eina stjórntækið sem almannavaldið hefði til að stýra þróun og frekari uppbyggingu stóriðju á landinu en með leyfi því sem í frumvarpinu felst til að kaupa losunarheimildir óhindrað að utan væru öll bönd brostin ekki má gleyma að þetta er einnig siðferðilegt álitamál og varðar meðal annars ímynd og orðspor þjóðarinnar

að heimila kaup á losunarheimildum erlendis þarf að fara fram grundvallarumræða um hvort ísland eigi að verða miðstöð stóriðju sem rekin er á erlendum losunarheimildum losun á hvert mannsbarn er þegar orðin veruleg á íslandi og ef heldur fram sem horfir gætu íslendingar við lok kyoto tímans lent í hópi þeirra þjóða sem mest menga að höfðatölu og værum við þar með orðin helstir ábyrgðarmenn loftslagsvárinnar sem losunin veldur þá er ljóst að óheft kaup að utan ykju þrýsting á enn frekari uppbyggingu stóriðju sem nú þegar hefur krafist mikilla umhverfisfórna í íslenskri náttúru vegna orkuöflunar auk þeirra beinu skaðlegu áhrifa sem stóriðja hefur á næsta umhverfi sitt við tökum undir með náttúrufræðistofnun sem segir í umsögn sinni að það sé siðferðilega rangt að heimila fyrirtækjum sem hér starfa kaup á losunarheimildum erlendis fyrir atvinnustarfsemi sem getur spillt íslenskri náttúru við leggjum því til að kaup losunarheimilda að utan séu háð samþykki alþingis hverju sinni það er þriðja tillaga okkar í því kapphlaupi sem ríkisstjórnin hefur skapað með stóriðjustefnu sinni milli álfyrirtækjanna við erum ekki í sjálfu sér að dæma það fyrirfram hvernig það verður en við erum að segja að það eigi að vera háð samþykki alþingis hverju sinni með þeim hætti að ef fyrirtæki óskar eftir kaupum á erlendum losunarheimildum eða kemur hér með slíkar losunarheimildir í vasanum að þá skuli umhverfisráðherra leggja það mál fyrir þingið til samþykktar eða synjunar hverju sinni um bindingu í gróðri gegnir öðru máli enn fremur um erlent samstarf

ólíklegt er að hér verði um verulega umfangsmikil verkefni að ræða á þessu sviði og þá er nú átt við gróðurinn því hitt er auðvitað það langt fram í tímann að erfitt er að ræða það í alvöru á þessu stigi en ákvæðið um gróðurbindingu gæti þó reynst landgræðslu og skógræktarverkefnum talsverð lyftistöng þess verður að gæta í því sambandi að ekki sé ráðist í gróðurbindingu þvert á náttúruverndarsjónarmið og sjálfsagt er einnig að leggja slík sjónarmið til grundvallar erlendu samstarfi við leggjum því fram breytingartillögu þá sem bent er á í umsögn náttúrufræðistofnunar um að gæta slíkra sjónarmiða við hagnýtingu sveigjanleikaákvæðanna hér höfum við farið yfir þau fimm atriði sem við teljum athugunarverð og aðfinnsluverð í þessu frumvarpi og þær þrjár breytingartillögur þrjár og hálfa fjórar raunar sem við leggjum fram lokaorð okkar í nefndarálitinu eru þessi nái þetta frumvarp fram að ganga óbreytt kann það að leiða til þess að samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í viðræðum um framhald kyoto bókunarinnar taki öðru fremur mið af hagsmunum stóriðju en ekki þeim brýnu hagsmunum íslensku þjóðarinnar að vinna með öðrum innan alþjóðasamfélagsins að því markmiði að draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda og vinna með því gegn hættulegum loftslagsbreytingum þá ber að hafa í huga að íslendingar eiga þess kost að verða í fararbroddi við að draga úr brennslu jarðefnaeldsneytis með nýtingu endurnýjanlegrar og umhverfisvænnar orku til að nýir orkugjafar eða orkuberar leysi jarðefnaeldsneyti af hólmi í samgöngum og fiskveiðum þarf mikla innlenda orkuframleiðslu gáleysisleg ákvæði frumvarpsins um uppsöfnun og innflutning losunarheimilda ýta undir enn frekari stóriðju sem gæti tekið upp orkuöflunarleiðir sem ella væru nýttar til þess arna að samþykktum þeim breytingartillögum sem hér eru lagðar til getur frumvarpið á hinn bóginn markað þáttaskil í starfi íslendinga gegn loftslagsvá í heiminum það getur einnig skapað stjórnvöldum skilyrði til að virða með sóma skuldbindingar íslendinga samkvæmt kyoto bókuninni og undanþáguákvæðinu frá marrakesh með breytingartillögunum væri einnig dregið úr þeim vanda sem skipan mála að frumvarpinu óbreyttu skapar íslendingum við lok kyoto tímabilsins frumvarpið svo breytt legði grundvöll að skynsamlegum og framsýnum samningsmarkmiðum íslendinga í komandi viðræðum um næsta tímabil eftir árslok tvö þúsund og tólf hér stendur nú í þessu nefndaráliti árið tvö þúsund hundrað og tvö en ég óska nú eftir að það verði rækilega leiðrétt hjá þeim sem það geta tvö þúsund og tólf við enda kyoto tímans hins vegar kann að vera forseti að kyoto bókunin hafi áhrif til ársins tvö þúsund hundrað og tvö eða tuttugu þúsund hundrað og tvö og ekki ósennilegt að þá séum við enn vonandi að glíma við þennan vanda vonandi þá leifar hans og komið meðal annars hagkerfi og samfélag sem tekur mið af þeirri hættu sem nú steðjar að okkur allt annað samfélag að ég vona þó það verði vonandi líka byggt

allt annað hagkerfi þó ég telji að það verði líka byggt á grunngildum heiðarlegrar

sem er ekki lengur pólitískur kostur heldur samfélagsleg þörf ég ætla að lokum forseti að lesa úr nokkrum umsögnum sem þessu fylgja fylgiskjöl með þessu nefndaráliti eru sem sé umsagnir frá náttúrufræðistofnun íslands umsögn frá orkustofnun umsögn frá landvernd og umsögn frá náttúruverndarsamtökum íslands ég gat þess áðan að fleiri umsagnir merkar hefðu okkur borist um þetta frumvarp en þessar fjalla aðallega um það efni sem ég er hér að lesa um í nefndaráliti okkar í minni hlutanum í umsögn frá náttúrufræðistofnun íslands sem áður var vitnað til segir þetta meðal annars með leyfi forseta náttúrufræðistofnun íslands vill einnig nota þetta tækifæri til að lýsa ánægju með nýja loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar sem utanríkisráðherra kynnti hinn fimmta febrúar síðastliðinn eitt af meginmarkmiðum loftslagsstefnunnar er að nettólosun gróðurhúsaloftegunda minnki um fimmtíu til sjötíu og fimm prósent til tvö þúsund fimmtíu miðað við nettólosun árið nítján hundruð níutíu þessa metnaðarfulla markmiðs sér þó því miður ekki stað í umræddu lagafrumvarpi sem gerir ráð fyrir því að ísland fullnýti kyototheimild til að auka losun gróðurhúsalofttegunda til tvö þúsund og tólf um tíu prósent miðað við nítján hundruð níutíu þá fullnýti íslenska ákvæðið svokallaða sem nemur um sextán hundruð tonnum af koltvísýringi hér er átt við einn komma sex milljónir tonna af koltvísýringi fyrirhugaður samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda fram til tvö þúsund fimmtíu hefst því á mikilli aukningu í losun þessara sömu lofttegunda það dregur vissulega úr trúverðugleika loftslagsstefnunnar og eykur þrýstinginn á atvinnulíf og samfélag eftir tvö þúsund og þrettán náttúrufræðistofnun íslands heldur textinn áfram í umsögninni leggst gegn opinni heimild atvinnurekstrar þar með talinni stóriðju til að afla sér losunarheimilda með öðrum hætti svo sem með fjármögnun verkefna á sviði bindingar kolefnis í gróðri og jarðvegi eða með kaupum frá losunarheimildum erlendis frá síðan bendir stofnunin meðal annars á að innlend uppgræðslu á skógræktarverkefni þó þau séu jákvæð þá geti þau einnig verið andstæð náttúruverndarsjónarmiðum og leggur að lokum fram þá tillögu sem við höfum gert að okkar að atvinnurekstri sé heimilt að afla sér þessara losunarheimilda að teknu tilliti til umhverfis og náttúruverndarsjónarmiða umsögnin frá orkustofnun er merkileg ég hef oft staðið í þessum stóli og kannski vikið ekki nógu góðu að orkustofnun ég held þó að ég hafi alltaf tekið fram að ég ber mikla virðingu fyrir þeirri stofnun og því mikla starfi og þeim faglegu vinnubrögðum sem þar eru alla jafna sýnd ég hef hins vegar gagnrýnt að þeirri stofnun séu falin verkefni sem ekki eiga þar heima heldur ættu og í því hefur gagnrýni mín falist en ekki á orkustofnun sjálfa hér segir orkustofnun meðal annars að í lögum um losun gróðurhúsalofttegunda ætti að marka heildarstefnu um alla þá starfsemi sem veldur losun gróðurhúsalofttegunda hérlendis en ekki taka aðeins tvo þætti fyrir í því sambandi bendir stofnunin á að um það bil þriðjungur losunar kemur frá samgöngum og annar þriðjungur frá skipaflota landsmanna því telur stofnunin mjög mikilvægt að tekið verði á losun gróðurhúsalofttegunda hérlendis í heild í stað þess að fjalla um afmarkaða hluti þetta forseti er í raun og veru svipuð gagnrýni og við höfum í frammi og fleiri á þessi lög að í þeim er sem sé eingöngu verið að bjarga stjórnvöldum á íslandi frá klandri sem þau lenda í ef þau búa sér ekki til verkfæri til þess að hlusta heimildum samkvæmt undanþáguákvæðinu en í raun og veru er ekki í þessu frumvarpi verið að takast á við loftslagsvána eða reyna raunverulegan samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda orkustofnun orðar þetta kurteislega við tökum undir þessa gagnrýni en eins og ég sagði áðan í nafni einfaldleikans þá sættum við okkur við hins vegar þann ramma sem þetta ágætlega samda frumvarp setur í kringum

orkustofnun telur einnig varhugavert að fjalla um og lögfesta losunarheimildir og kvótasetningu með þeim hætti sem gert er í frumvarpinu stofnunin telur mjög mikilvægt að strax í upphafi sé mörkuð heildarstefna um þá aðferðafræði sem notuð verði til framtíðar við úthlutun og hugsanlegt endurgjald fyrir þau takmörkuðu gæði sem verða til við takmarkanir og losun gróðurhúsalofttegunda stofnunin hefur af því áhyggjur að með elleftu greinar frumvarpsins ef að lögum verður sé verið að skapa fordæmi um varanlega ráðstöfun á losunarkvótum á grundvelli sögulegra viðmiða án endurgjalds í því sambandi verður að hafa í huga að stefnt er að almennu kerfi framseljanlegra losunarkvóta innan evrópusambandsins og þá væntanlega jafnframt innan e e s þau takmörkuðu gæði sem felast í losunarheimildum hafa þegar fengið á sig verðgildi og líklegt er að verðmæti slíkra kvóta muni fara vaxandi

maurasýru eða einhverjir stórhættulegir þjóðníðingar sem ekkert kunna fyrir sér og sitja á kaffihúsum í reykjavík seint og snemma heldur er það orkustofnun sjálf og forustumenn hennar þau elín smáradóttir og þorkell helgason sem marka þessa stefnu og gera þessar athugasemdir við frumvarpið ég vil líka til glöggvunar lesa þingheimi einn kaflann í fylgiskjali með fylgiskjalinu það er fyrirlesturinn um orkumál á krossgötum hvert stefnir hvað viljum við sem var ávarp sem þorkell helgason orkumálastjóri flutti á hádegisverðarfundi í kjölfar ársfundar samorku níundi febrúar tvö þúsund og sjö en þetta hafa forustumenn orkustofnunar lagt með umsögninni og ég ætla að lesa hér ellefta kaflann til þess að skýra það sem orkustofnun byggir á með umsögn sinni hann heitir losunarkvótar og er svona með leyfi forseta öll gæði sem eru takmörkuð eða þarf að skammta með einhverjum hætti fá á sig verðmæti ég sagði fyrr að farsælasta leiðin til að kljást við loftslagsmálin væri að það kæmust á víðtækir losunarkvótar sem verða virtir til fjár evrópusambandið er þegar búið að taka upp kvótakerfið að hluta

og óljóst hvort þau hafi verið stigin að minnsta kosti er niðurstaða orkustofnunar að það geti farið í alveg öfuga átt kannski þarf allt að hafa sína þróun og það kann að vera eðlilegt að fara hægt í setningu losunarkvóta en í samræmi við það sem ég hef þegar sagt um ráðstöfun annarra takmarkaðra gæða vil ég leggja áherslu á að þegar í byrjun verði ferlið hugsað til enda verði kvótakerfið á losun víðtækt í heiminum og þrengt að losuninni svo einhverju nemur fá þessir kvótar hátt verðgildi kannski fimmtíu til hundrað evrur á tonnið en ekki aðeins þær tuttugu evrur eða svo sem verðið er í nú og hefur lækkað mjög síðan en hvað merkir það þá fyrir okkar stöðu á orkumarkaðnum spyr þorkell auðvitað að hún batnar verðmæti orkulinda okkar getur þá stóraukist við það að mannkynið taki á loftslagsvandanum það kann því að fara fyrir okkur í væntanlegum hernaði í þágu loftslagsins hér er þorkell væntanlega að vitna í að ég held bill clinton eins og í seinni heimsstyrjöldinni kann að fara fyrir okkur í þessum hernaði eins og í seinni heimsstyrjöldinni að við græðum á öllu saman segir orkumálastjóri með bros á vör en hvar kemur gróðinn fram spyr hann í fyrirlestri sérfræðings hydro fyrir nokkrum missirum kom fram að losunarkvótaverð upp á tíu evrur á tonnið gæti leitt til kostnaðarhækkunar á áltonni upp á hundrað evrur sem auðvitað þarf ekki að þýða sömu hækkun á álverði en gefur þó vísbendingu um líklega þróun við þetta batnar auðvitað staða álframleiðslu þar sem rafmagnið er unnið án koltvísýringslosunar þá leyfi ég mér að spyrja ef almennt losunarkvótakerfi kemst á hver á þá að njóta ábatans af því að markaðsstaða raforkugeirans og áliðnaðarins hérlendis kann að batna umtalsvert mér finnst það ekki nóg svar að segja ja fyrst skulum við nú sjá ágóðann verða til áður en við förum að ráðstafa honum eins og sagt var fyrir aldarfjórðungi um hugsanlegan fiskveiðiarð er ekki betra að ræða um leikreglurnar áður en mönnum fer að hitna í

vekja athygli á umsögn landverndar

vegna manngæsku okkar og ábyrgðar gagnvart heimsbyggðinni að setja hér upp stóran reykháf og kynda og hann sé ekki endilega kyntur með kolum heldur með þessari endurnýjanlegu orku landvernd vekur athygli á því að álfyrirtækin hér í glæru númer sjö auðvitað sækja hingað vegna orkuverðsins sem sé ákaflega lítið hér á landi og það hér er glæra af vef alcoa meðal annars þar sem alain belda forstjóri þess fyrirtækis talar um að orkuverð á íslandi sé helmingurinn af þrjátíu dollurum á megavattstund þetta var víst tekið fljótt af vefnum og má ekki tala um mikið hér á landi því eins og við vitum er einhvað allra helgasta leyndarmál á nokkurn tíma komist í kynni við það sem landvernd gerir hér í glærum sínum er líka það að þeir benda á að þeir fara inn í umræðuna og taka mark á þeim forsendum sem hún gefur sér það er það beri að hlusta á þau rök ég get tekið undir það sem menn hafa borið fram um þetta ég verð að vísu að segja strax að ég tel nú að á móti þeim rökum verði að vega umhverfisspjöll á íslandi ég hef ekki orðið var við það þrátt fyrir greinar íslendinga nokkurra um þetta orkumálastjóra fyrrverandi og annarra orkuáhugamanna ég hef ekki séð heimsbyggðina standa hér í stúkusætum í stúkunni í kringum okkur og hvetja okkur til þess að taka að okkur til þess að taka að okkur þetta reykháfshlutverkið heldur þvert á móti það sem ég verð var við er það að útlendir menn segja við okkur að það sé óskynsamlegt það sé óábyrgt af okkur sem erum gæslumenn þessarar merkilegu náttúru á þessu einstæða landi að fórna henni í þessu skyni og biðja okkur alveg öfugt um að standa okkur við að gæta náttúrunnar og reyna að afla okkur fjár og hafa grundvöll atvinnulífsins í samræmi við það en ekki þvert á það en rökin eru fyrir hendi og þá verður líka segir landvernd að skoða allt ferlið minnir á að til þess að framleiða eitt tonn af áli þarf tvö tonn af súráli

en súrálsnámurnar eru niðurkomnar í heimshlutum nokkuð fjarri okkur ein er held ég í jamaíka önnur í eina bissá og í enn öðrum heimshlutum þannig að menn verða auðvitað að

sem um þetta fjalla en þetta var nú útúrdúr sem kom til af því að þeir lögðu fram þessar merkilegu glærur og sögðu með þeim meðal annars þetta að álframleiðsla á íslandi væri í hnattrænu samhengi óhagstæðara en álframleiðsla í þeim heimshlutum þar sem bæði er að finna vatnsafl og báxítnámur þetta er svona fróðleg innlegg í umræðu sem þyrfti auðvitað að taka hér á þinginu og í samfélaginu öllu á þessum miklu umhverfistímum okkar pétur blöndal þannig að ég haldi nú áfram í útúrdúrum hann hefur með sínum mikla reikniheila komist að þeirri niðurstöðu að það sem við þurfum að gera næst sé að verja okkur fyrir umhverfisverndarmönnum flokkum umhverfisverndarmanna sem muni í framtíðinni krefjast þess að við virkjum hér hverja veru ætti hann að fá einhvern til að skrifa úr því kvikmyndahandrit því hún er eiginlega svo góð að maður sér fyrir sér hvernig svona smekklega litla hryllingsmynd um það hlutskipti íslendinga að verjast umhverfisverndarsinnum sem hér koma og vilja reisa hér reykháfa á landinu greenpeacemenn í miklum flokkum og væntanlega vinur okkur hvað hét hann paul sheppard sem hér kæmi með sitt tagi landvernd hins vegar er nú ekki bara að fræða okkur um þessa hluti heldur eru þeir auðvitað að tala um frumvarpið sjálft í umsögn sinni sjálfri umsögninni þeir segja hér hvað varði níundu grein um áætlun um úthlutun losunarheimilda þá sé athyglisvert að á tímabilinu tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tólf verði samkvæmt frumvarpinu til úthlutunar tíu komma fimm milljónir tonna af koltvísýringi

meðal annars átta milljónir tonna af koltvísýringi sem eru til úthlutunar samkvæmt svokölluðu íslensku ákvæði kyoto bókunarinnar

verður talsvert undir tvö komma eina milljón tonna sem er meðalúthlutunarheimild á ári yfir tímabilið til þess að fullnýta þær losunarheimildir sem hér er gert ráð fyrir að lögfesta þyrfti því markvisst að auka losun gróðurhúsalofttegunda umtalsvert eftir því sem líður á tímabilið ekki fæst betur séð en að þessi mörk mundu til dæmis rúma stækkun álvers í straumsvík álver í helguvík og húsavík og jafn vel einnig í þorlákshöfn svo fremi einhverjar þessara eininga eru gangsettar tiltölulega seint á tímabilinu og landvernd gerir hér ekki annað en að framlengja varfærnisleg orð greinargerðinnar eða athugasemdanna með frumvarpinu sem er eins og ég sagði áður vel unnið og vel skrifað miðað við það flókna mál sem um frumvarpið tillaga til og athugasemdirnar eru að reyna að skýra landvernd heldur áfram og leggur þetta út af þessum staðreyndum svo virðist sem ekki sé vilji til þess að nýta það tækifæri sem þessi lagasetning felur í sér til þess að stemma stigu við fyrirsjáanlega hraðri uppbyggingu stóriðjunnar með tilheyrandi virkjunum háspennulínum landraski spjöllum og losun gróðurhúsalofttegunda fullt tilefni er til þess að staldra við í þeim efnum segir landvernd síðan nú er ráð að læra af reynslunni áður en lengra en haldið víða skortir á grunnrannsóknir og grundvallarupplýsingar til þess að hægt sé að taka góðar ákvarðanir um frekari uppbyggingu stóriðjunnar vonir standa til að með öðrum áfanga rammaáætlunar verði breyttar og betri forsendur til ákvarðanatöku og því hlýtur að vera skynsamlegt segir landvernd og þessi orð eru mér unun að bera inn í þingið þar sem menn hafa verið með glósur bæði um minn flokk og aðra flokka í stjórnarandstöðu vegna þess að þeir hafa sett fram áætlanir um það að hér eigi að hinkra í stóriðjumálum sem sjálfstæðisflokkurinn er reyndar farinn að taka undir svona utan þingsalarins og sett fram tillögur sem við í samfylkingunni höfum kallað fagra ísland eða hluti af tillögum sem við í samfylkingunni höfum kallað fagra ísland um að þessari vinnu við rammaáætlun um vatnsafl og jarðvarma verði með nokkrum hætti snúið í raunverulega rammaáætlun um náttúruvernd áður en frekari ákvarðanir séu teknar í stóriðjuefnum það er auðvitað engin furða að landvernd sé á svipuðum slóðum því auðvitað sækjum við til þeirra manna sem hér hafa best unnið í umhverfismálum undanfarin ár og áratugi ég vil lesa lokaorð landverndar öll umsögnin er prýðilegur texti og athyglisverð en þeir segja þetta að lokum frá landvernd það er einlæg von landverndar að þær háu úthlutunarheimildir sem lagðar eru til í frumvarpinu það er tíu komma fimm milljónir tonna á tímabilinu tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tólf verði lækkaðar umtalsvert verði mörkin ekki lækkuð í meðferð þingsins þá hljóta landsmenn allir að vona að stjórnvöld nýti ekki þessar umfangsmiklu heimildir til hlítar til þess þyrfti að koma óhemju mikil uppbygging stóriðju með tilheyrandi orkuverum og háspennulínum uppbygging sem óhjákvæmilega mundi setja mark sitt á dýrmæta náttúru landsins vítt og breitt ófæddum kynslóðum til handa hér lýkur umsögn landverndar að lokum vil ég forseti minna á og benda á rækilega umsögn náttúruverndarsamtaka íslands kannski rækilegasta af þeim umsögnum sem fjalla um málið almennt sinni þessi umræða er rétt að hefjast það sem náttúruverndarsamtök íslands segja hér um andstæð markmið það er svona meginmarkmið loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar er að minnka nettólosun ghl gróðurhúsalofttegunda um fimmtíu til sjötíu og fimm prósent fram til ársins tvö þúsund fimmtíu miðað við árið nítján hundruð níutíu þetta er tilvitnun í hina frægu stefnumörkun í loftslagsmálum frá því í febrúar tvö þúsund og sjö á sama tíma og var verið að semja þetta frumvarp með nettólosun er átt við losun að frádreginni bindingu kolefnis úr andrúmsloftinu í frumvarpinu er hins vegar gert ráð fyrir að útstreymi frá stóriðju frá nítján hundruð níutíu sem gæti fallið undir skilgreiningar íslenska ákvæðisins gæti aukist um allt að einn komma eina milljón tonna umfram árlegar heimildir íslands á tímabilinu tvö þúsund og átta tvö þúsund og tólf samkvæmt því ákvæði síðan rekja náttúruverndarsamtökin beint úr frumvarpinu þær tölur sem þar eru kynntar til sögu um losun frá þeim álverum sem nú eru og reikna með stækkun sem sé í alcan það má minna á það ef ekki verður af henni þá nemur hún svona nokkurn veginn húsavík og helguvík samanlagðri þeir segja síðan þetta þannig virðist íslenska ákvæðið sem ég kalla hér undanþáguákvæðið og við í nefndaráliti okkar það er ákvæðið frá marrakesh hafa laðað til sín fjárfestingar í stóriðju án þess að á móti komi trúverðug áform um samdrátt í útstreymi gróðurhúsalofttegunda gert er ráð fyrir tveimur nýjum álverum í helguvík og á bakka við húsavík hvorugt hefur fengið starfsleyfi en í frumvarpinu er gert ráð fyrir að samtals mundu þessi tvö álver auka útstreymi gróðurhúsalofttegunda á íslandi um átta hundruð tuttugu þúsund tonn á ári þar af gætu sjö hundruð fimmtíu þúsund tonn fallið undir hið íslenska undanþáguákvæði en það skiptir tæpast máli því heimildir íslands verða löngu uppurnar hinn fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán náttúruverndarsamtökin minna auðvitað á það lögfræðiálit sem þau létu vinna og hafa látið þýða í lokaorðin sem ég las hér áðan um leið og þau fagna frumvarpinu á svipaðan hátt og við höfum gert hér í stjórnarandstöðunni sem því skrefi sem það vissulega er fyrsta skrefinu að því að taka mark á loftslagsvánni og reyna að standa við skuldbindingar sínar frá kyoto og frá marrakesh að þá vara þau alvarlega við þeim atriðum sem ég hef hér gagnrýnt og ég bendi á þessa góðu umsögn sem ágætis inngang í þessi fræði jafnframt ég lýk hér ræðu minni forseti hún hefur tekið nokkuð langan tíma enda er um feikilega stórt mál að ræða og minni á að við höfum sett fram hér þessar þrjár breytingartillögu sem ég bið þingheim að kynna sér og veit að þingheimur bregst vel við því með þá ábyrgð á herðum sem við berum gagnvart öllu mannkyni þó við séum smá þá erum við hluti af því og við eigum ekki að lifa í eilífri undanþágutilveru